Señor Presidente, saben ustedes, sobre todo la señora Ashton y el señor Brok, que mi Grupo parlamentario ha presentado una opinión minoritaria porque no compartimos —y lo hacemos año tras año— este actual sistema de seguridad, que, desde nuestro punto de vista, hace un mundo más inseguro. Ya nos gustaría a nosotros reconocer que estamos en un error y que, por lo tanto, año tras año, el mundo es más seguro, hay menos conflictos y el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas prevalecen en las relaciones internacionales.

un error porque la OTAN ha aprobado, desde el año 1999 y de forma reiterada, un concepto estratégico que le permite intervenir al margen de la Carta de las Naciones Unidas, del mandato expreso de que el Consejo de Seguridad tiene que autorizar el uso de la fuerza.

Y, por lo tanto, los valores de la Administración estadounidense no son los nuestros.

Señor Presidente, creía que tenía un minuto y medio.